Me gustaría que fueran limpias, se desarrollaran sin incidentes y que los partidos y la sociedad pudieran aceptar sus resultados. Me habría gustado ciertamente que las autoridades egipcias hubieran invitado a observadores europeos. Egipto es un país clave en el mundo árabe. Es importante que se pueda consolidar allí un sistema pluripartidista en el que la prosperidad y las libertades del pueblo egipcio sean el objetivo esencial. La convivencia tolerante —no el radicalismo ni la polarización— facilitará el ejercicio de las libertades, incluida la religiosa, a todos los egipcios. ¿Qué espera, señora Ashton, de estas elecciones? En Israel me gustaría que la base más amplia del nuevo gobierno favoreciera la puesta en marcha de una negociación con los palestinos, pero soy escéptico sobre el lanzamiento de las negociaciones este año por la persistencia del problema de los asentamientos, al que usted ha hecho referencia ―también al contexto regional e internacional, incluido el panorama electoral en los Estados Unidos―, y por la atención prioritaria de Israel al programa nuclear iraní. Ahora bien, el bloqueo del proceso yo creo que no favorece a nadie. No creo que los cambios vividos en la región vayan a proporcionar a Israel un contexto más favorable en el futuro para la reanudación de las negociaciones. Y termino con Siria. Desgraciadamente, señorías, las cosas ―como aquí ya se ha dicho― no mejoran en ese país.

Me temo que el Gobierno de al Asad cree que puede aplastar la revolución por la fuerza y que, al final, la comunidad internacional lo aceptará. Es imprescindible que Rusia y China presionen más a las autoridades sirias para que cambien de actitud. Me gustaría, señora Ashton, que nos informara de si en la reciente cumbre con Rusia este fin de semana ha podido percibir que hay voluntad en Moscú de flexibilizar un poco su posición.